Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, crește numărul situațiilor în care este necesară o aprobare din partea Parlamentului în vederea încheierii unui acord internațional. Acordurile privind transportul aerian intră acum în această categorie deoarece privesc un domeniu căruia i se aplică procedura legislativă ordinară. Înaintea prezentului acord, aviația făcea obiectul unor acorduri bilaterale cu 19 dintre statele membre ale Uniunii Europene deci mă refer la acordurile dintre Uniunea Europeană și Canada. Multe dintre aceste acorduri conțineau numeroase restricții și nu ofereau acces deplin la piețele respective. În noiembrie 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat anumite dispoziții din acordurile bilaterale în cauză incompatibile cu dreptul comunitar. Mandatul de negociere stabilește obiectivul de a crea un spațiu aviatic deschis între Uniunea Europeană și Canada. Acest lucru ar crea o piață unică a transportului aerian între Uniunea Europeană și Canada, în care investițiile ar putea circula liber și în care companiile aeriene europene și canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără nici un fel de restricții, inclusiv pe piețele interne ale celor două părți.

2009. Ce conține acest acord acordul cuprinde o eșalonare treptată a drepturilor de trafic, a oportunităților de investiții precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte printre care siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența. Toate companiile aeriene ale Uniunii Europene vor putea să opereze zboruri directe către Canada de oriunde în Europa. Acordul elimină toate restricțiile privind rutele, prețurile sau numărul de zboruri săptămânale între Canada și Uniunea Europeană. Companiile aeriene sunt libere să se angajeze în acorduri comerciale, precum acorduri de partajare de cod, care sunt importante pentru liniile aeriene care deservesc un număr mare de destinații, și să și stabilească tarifele în conformitate cu legea concurenței.

A doua etapă începe de îndată ce Canada a luat măsurile necesare pentru a permite investitorilor europeni să dețină până la 40 din acțiunile cu drept de vot ale transportatorilor aerieni canadieni. A treia etapă începe de îndată ce ambele părți introduc posibilitatea ca investitorii să înființeze și să gestioneze noi companii aeriene pe piața celeilalte părți. A patra etapă și cea finală oferă drepturi depline de operare între, în cadrul și dincolo de ambele piețe, inclusiv între punctele aflate pe teritoriul celeilalte părți mă refer aici la cabotaj. Aș vrea să spun câteva lucruri în privința acestui raport în ciuda faptului că acordul este mai ambițios decât cel cu SUA în ceea ce privește accesul la piață, este mai puțin explicit în ceea ce privește recunoașterea importanței dimensiunii sociale. Este important ca Comisia să folosească acordul și, în special, posibilitatea de a se adresa Comitetului mixt pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă incluse în convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii. Având în vedere rolul important jucat de Comitetul mixt, inclusiv în ceea ce privește chestiunile sensibile din punct de vedere politic, precum și standardele de mediu și de muncă, este important să se garanteze de către Comisie că Parlamentul este pe deplin informat și consultat cu privire la activitatea Comitetului și, de asemenea, cu privire la viitoarele modificări ale tratatului.